Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, les peuples européens ne sortiront pas de leurs souffrances et de leurs difficultés tant que nous n'aurons pas l'audace d'inventer du neuf, d'inverser les logiques actuelles. Je soutiens, de ce point de vue, la proposition qu'a faite Pervenche Berès d'un audit sur les finances et les dettes publiques. Cela nécessite d'avoir le courage de s'attaquer frontalement à la question d'une nouvelle répartition des richesses, et, partant, d'augmenter le pouvoir d'achat, de maintenir les systèmes publics de protection sociale, de défendre et d'inventer de nouveaux services publics c'est exactement le contraire de ce que vous faites. Il faut avoir le courage de confier un rôle tout à fait nouveau à la Banque centrale européenne, consistant à restructurer les dettes des États, et à assurer le rachat de tout ou partie de celles ci par création monétaire, et de remplacer le fonds de stabilité financière par un fonds de développement social, humain et écologique. Il faut avoir le courage de désarmer les marchés financiers au profit d'un crédit bancaire sélectif pour l'emploi, avec des banques publiques coopérant entre elles en Europe, et de taxer la spéculation boursière et financière.